Hvala lepa še za to, vprašanje! Kot rečeno, v vrstah in cenah dodatnih storitev odloča svet zavoda. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve dodatnim storitvam, oziroma cenam dodatnih storitev ne daje soglasja. Res je, tudi sama sem bila, seznanjena, tudi na ministrstvu so se oglasili predstavniki Srebrne niti, tudi v nekateri domovi so bili pri postavljanju teh, dodatnih storitev in pa njihovih cenah precej kreativni. vse primere, ki sem jih zaznala, smo takoj s strani ministrstva poslali, urgence in pa dopise in jih pozvali, da to, umaknejo in uredijo v cenikih. Tako da, v seveda, ministrstvo to soglasje ne daje in tudi tega ne nadzoruje. To je naloga sveta zavoda, bomo pa še enkrat in tudi, se povezali s skupnostjo, zavoda in tudi socialno zbornico, ki bo, naredila pregled, še enkrat, stanja in bomo tudi, urgirali tako direktorjem in pa svetom zavoda, da se take anomalije seveda, čim prej odpravijo. Hvala.